Señor Presidente, señora Comisaria, señora Ministra, lo primero que querría hacer es destacar la importancia de este acuerdo, por ser el primero que va a firmar la Unión Europea con Irak. Este acuerdo va a acompañar la transición democrática de este país, su reconstrucción y la normalización política dentro del seno de la comunidad internacional. Como ponente de opinión de la Comisión de Comercio Internacional, quiero resaltar las provisiones comerciales que recoge y la incorporación de normas básicas de la Organización Mundial de Comercio pero, sobre todo, creo que es importante destacar la ayuda técnica y logística que la Comisión, que esta Unión Europea, puede prestar al país en este momento de transición. Y también, destacar que este acuerdo va a facilitar a la Unión Europea el acceso a los mercados de contratación pública y de servicios y va a equilibrar así, también, las relaciones entre la Unión Europea e Irak.